Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es gibt eine Ausstellung hier außerhalb des Parlaments, und vielleicht wird der eine oder andere Satz, die eine oder andere Zahl hinterfragt, aber dass wir hier ein dramatisches Umweltproblem haben, das kann man wohl nicht bestreiten. Wenn wir sehr intensiv über die Auswirkung von Biokraftstoffen diskutieren bis hin zu der Tatsache, dass wir sogar indirekt Verlagerungen des Nahrungsmittelanbaus untersuchen wollen, dann müssen wir uns dieses Problem, das so offensichtlich ist, auch genauer ansehen. Und deswegen ist dies eine wichtige Initiative.

Der Abbau von allem, was wir an zusätzlichen Vorkommen bei den fossilen Brennstoffen haben, ist mit riesigem Aufwand und mit neuen Problemen verbunden. Und deswegen muss ich auch heute Abend nochmals darauf hinweisen, dass wir allen Anlass haben auch durch die Ereignisse der jüngsten Tage noch stärker über das Thema Energieeffizienz nachzudenken. Ich möchte, dass wir die Kommission weiter antreiben, auch Kommissar Oettinger, das 20 Ziel bei der Energieeffizienz zu verfolgen.